der Agrarpolitik. Und wir haben im nächsten Jahr Aufgaben vor uns, die aufsteigende Aufgaben sind, die so im Jahre 2013 nicht völlig vorhersehbar gewesen sind Migration, die Flüchtlingskrise, dringend notwendige Hilfen für Flüchtlinge, auch außerhalb des europäischen Hoheitsgebietes, Grenzschutz, Grenzkontrolle oder Bekämpfung des Terrorismus. Ich bin Parlament und Rat dankbar, dass die Halbzeitprüfung uns hier eine Neujustierung des Haushaltsrahmens ermöglicht hat und uns auch mehr Flexibilität gegeben hat, Flexibilität zwischen den Haushaltsjahren und zwischen den Kapiteln innerhalb eines Haushaltsjahres selbst.

Nur so konnten wir ohne Beschädigung bestehender Programme Schwerpunkte neu dotieren und im nächsten Jahr finanzieren und realisieren. Im Grundsatz waren wir uns einig Wachstum und Beschäftigung, Sicherheit, Gefahrenabwehr, Migration waren große Stichworte für die europäische Haushaltsstrategie. Trotzdem war es schwierig, weil zum einen im Parlament nicht nur eine Wiederherstellung der Kommissionsvorschläge beantragt worden ist, sondern Geld darüber hinaus vorgeschlagen worden ist und weil zum Zweiten im Rat eine durchaus nachvollziehbare Priorität darin bestand, die Spielräume nicht nur wie im laufenden Jahr hochzuhalten, sondern zu erhöhen, um entweder Unvorhergesehenes, was im nächsten Jahr kommen könnte Katastrophen, Erdbeben, andere Unfälle, die die Mitgliedstaaten

die auf Zeit im türkischen Hoheitsgebiet leben müssen, im Haushalt finanziell abzubilden.

des Parlaments, Dass wir im ersten Anlauf ohne Verzögerung zeitgerecht diese Entscheidung getroffen haben, zeigt die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auch in einem schwierigen finanziellen wirtschaftlichen und politischen Umfeld. Gezeigt hat sich auch, dass der Haushaltsrahmen, der im Dezember 2013 beschlossen wurde, eng gestrickt ist und damit Jahr für Jahr kaum in der Lage ist, alle sinnvollen Aufgaben und Ausgaben innerhalb der Obergrenzen zu erfüllen.

Ich bin dankbar, dass wir die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen erhöht haben und zwar maßvoll erhöht haben und meine Zusage gilt Sollte sich im Laufe des Jahres erweisen, dass die Mittel, die wir für die Finanzierung von Projekten, für Arbeitsplätze, für Ausbildung für junge Menschen bereitgestellt haben, nicht ausreichen, wenn der Mittelabfluss stärker als absehbar sein sollte, dann werden wir durch Änderungsanträge entsprechende Mittel ergänzen und die Mittelaufstockung Ihren beiden Gremien vorschlagen. Wir haben nicht alle Agenturen, aber einige Agenturen entlang des Arbeitsanfalls, der zu erwarten ist, gestärkt. Kurzum, ich bin mir jetzt sicher, dass der Haushaltsplan den Aufgaben und Erwartungen unserer Bürger für das nächste Jahr entspricht, Forschung, Innovation, Infrastruktur, traditionelle Aufgaben und rasche Reaktion, um neue Herausforderungen politisch, aber auch finanziell anzugehen. Deswegen werbe ich gegenüber dem Parlament und auch dem Rat um Zustimmung.